Kedves Képviselőtársnőm! Elismeréssel nyilatkozott arról, hogy Lettország aki ugyanakkor csatlakozott az Európai Unióhoz, mint közös hazánk, Magyarország milyen jelentős eredményeket ért el.

A rossz nyelvek szerint elképzelhető, hogy esetleg a hazai politikusok az elmúlt években az úgynevezett rendszerváltás óta ott kevesebbet loptak, mint nálunk.